Hvala predsedujoči za besedo. No, jaz danes čutim iskreno željo po tem, s strani predlagatelja, da bi bilo, ljudem res boljše. Se mi pa zdi, da je pa metoda napačna. To je isto, kot da bi peku zaupali, da nam popravi avtomobil. Mogoče bi šlo, mogoče pa tudi ne. Zakaj? Revščina ni izključno davčno vprašanje, je je sistemska in zajema tako državo kot tudi celotno gospodarstvo. In kaj opažamo v zadnjem, v zadnjem obdobju konjunkture? Da se trg dela oziroma delodajalci ne odzivajo v plačni politiki na trenutne razmere. Že OECD opozarja na zaostajanje plač za produktivnostjo. Posledica je sprememba razmerja delitve med kapitalom in delom. Tako, predvsem na, račun kapitala, torej kapital je vedno bogatejši, delo pa je vedno, manj cenjeno. A so najrevnejši v tam položaju zaradi davčne politike, se torej sprašujemo, ali zaradi enega širšega gospodarskega sistema, a si želimo ustvarjati konkurenčnost v naši družbi oziroma državi na račun stroškov in s tam ustvarjamo neki socialni dumping in samo še zaostrujemo zadeve ali želimo ustvarjati dodano vrednost. Stroški dela na uro so v letošnjem letu v Evropski uniji znašali petindvajset celih štiri evra, v Sloveniji šestnajst celih devet evra, leta dva tisoč osem trinajst celih štiri evra, torej v desetih letih se je strošek dela na uro v gospodarskem sektorju, torej v realnem sektorju, povečal samo za tri cele pet evra na uro. Bruto plača, ki je prejemnik delodajalca, tega tudi ne smemo nikoli pozabiti, torej bruto plača je prejemnik je prejemek delavca, je bila obdavčena z dvaindvajset cela ena odstotki. Bruto bruto prispevek, ki je strošek delodajalca pa s šestnajst celih ena odstotka, skupaj to znese osemintrideset celih dva odstotka. V Avstriji recimo je ta podatek, rahlo drugačen: osemnajst celih dva odstotka prispeva delavec, enaindvajset celih sedem odstotka pa delodajalec, skupaj osemintrideset celih devet odstotka. Izvirni greh za to je po mojem mnenju se začel leta šestindevetdeset, ko se je, delodajalčev prispevek zmanjšal za šest celih petinšestdeset odstotne točke, takrat se je ukinil namreč davek na izplačane plače in ta razlika je takrat nastala. Če bi ta davek ukinjali danes, potem se verjetno v predlogu tega zakona oziroma sprememb, dohodninske lestvice sploh ne bi pogovarjali. Nesorazmerja imajo zaradi tega seveda posledice. Imajo na eni strani knjigovodsko ustvarjalnost oziroma kreativnost, s katero se lahko zelo učinkovito v tej državi izogibamo davkom in to rezultira v zelo nizki efektivni davčni stopnji za gospodarske družbe pod dvanajstimi odstotki. Torej Slovenija je, kar se tiče kapitala, davčna oaza in seveda se je temu potrebno s strani kapitala ubraniti popolnoma legitimno. Vsak ima pravico zahtevati tisto, kar mu, pripada in ohranjati dober položaj in s tem ni z moje strani čisto nič narobe. Ampak odgovornost državnega zbora pa je, da uravnoteženo razmišlja tako o gospodarstvu kot tudi o vsakem posamezniku posebej. Večkrat smo že slišali danes, da je v prihodnje planiranih več prihodkov in da si je lahko takšne poteze, kot je danes predlagana, privoščimo. Jaz bi jo z največjim veseljem podprl, verjemite mi resnično, ampak se bojim posledic. Ker če računamo na prihodke v prihodnosti, se kaj hitro lahko ponovni zgodba iz leta dva tisoč sedem pa dva tisoč osem. Takrat se je na račun pričakovane konjunkture ustvaril ogromen balon pričakovanj, ki so ga zgrabili, finančni špekulanti in z različnimi derivativi derivativov. Ustvarili krizo, ki je odmevala oziroma še vedno odmeva po po celem svetu. Da bi se tega področja lotili odgovorno, potrebujemo celovito reformo. Ta vlada v trenutni sestavi je tukaj šele dva meseca, šestdeset dni in zdi se mi malce nefer, da ne uporabim kakšne bolj grobe besede, da se zdajle iz teh klopi udriha po ljudeh, ki so komaj nastopili svojo funkcijo: kdaj, kdaj, kdaj. Če vzamemo za analogijo nepremičninski zakon, je terminski plan že določen. Začel naj bi veljati prvega prvega dva tisoč dva tisoč dvajset, torej imamo eno leto časa oziroma smo si ga določili, potem bomo pa karte položili na mizo in pokazali rezultate. Če jih ne bo, bomo sprejeli seveda tudi odgovornost. V zadnjem času na družbenih omrežjih kroži malce za šalo, ampak v vsaki šali je tudi nekaj resnice, metoda štirideset štirideset štirideset, ne. štirideset let delamo, štirideset ur na teden in na koncu, ko zaključimo ti dve obdobji, moramo preživeti s štiridesetimi odstotki tistega, kar bi zadoščalo za neko normalno preživetje. Tega se moramo lotiti skratka na celosten način, da ne bomo teh štirideset let spravili v nič. OECD pravi tudi, da je obdavčitev plač v Sloveniji nekje v mejah povprečja Evropske unije, problem so samo razmerja. Jaz sem nov tukaj, no, to jih vsakič tudi, slišim od, mi ta novi smo verjetno malo naivni pa skušamo nekatere nekatere zadeve pogledati malo drugače, kot vi, uveljavljeni politiki, in seveda vas globoko spoštujem vse skupaj, ampak tega zares ne morem podpreti. Čeprav bi srčno rad, da da bi res živeli v takem sistemu in da bi imeli dovolj sredstev, da bi lahko vsem omogočili bolj dostojno življenje, ampak samo s parcialnimi ukrepi brez nekega sistemskega, pristopa tukaj ne bo šlo. Torej, rabimo davčno, delovno, socialno, še ne vem kakšno reformo ali pa prestrukturiranje. Saj če je prestrukturiranje, se tako in tako reformira vse skupaj. Tako da, najlepša hvala, da ste me poslušali.